Spoštovani predsednik vlade, jaz verjamem, da se vi zavedate, v kakšni državi živimo, ker ljudje vsak dan hodijo v službo in za to dobivajo minimalna plačila. prav tako prejemajo mizerne, pokojnine. Nekdo je zaradi dvesto evrov dolga ob hišo, kaznujemo pa tiste, ki jim pomagajo prijatelji ali sorodniki prekrivati streho oziroma pri obnovi hiše. V tem času zelo aktualno zbiranje finančnih sredstev, organizacija dobrodelnih koncertov, pošiljanje, SMS-sporočil, zbiranje zamaškov, starega papirja za naše najšibkejše, najbolj ranljive državljane. Medtem pa je delu politične in pa gospodarske elite vse dovoljeno. Po poročanju medijev je Jure Janković prijavil za šestinpetdeset tisoč evrov, prihodkov, zapravil pa je dva milijona tristo tisoč, evrov. Za primerjavo, nekdo, ki prejema minimalno plačo, bi moral za to delati dvesto sedeminosemdeset let. Če nekdo za luksuzne jahte oziroma avtomobile in stanovanja zapravi več kot enainštiridesetkrat več, kot je zaslužil, poleg tega pa dolguje milijone in milijone, je v tej državi nekaj hudo narobe in bi morali zvoniti vsi, alarmi, tudi pri organih, pregona. Očitno pa v tem primeru, niso zvonili in očitno imamo v tej državi problem, zaradi katerega pričakujem, spoštovani predsednik vlade, vaše hitro in učinkovito, ukrepanje. Zakoni so morda res enaki za vse, nismo pa vsi enaki, pred zakonom. In zaradi tega predlagam, da se v skladu s poslovnikom opravi razprava na to moje današnje vprašanje. Hvala lepa.